Signor Presidente, onorevoli colleghi, io veramente mi stupisco di tutta questa simpatia per Snowden, che è un signore che ha accettato di fare la spia, non ha accettato di fare il commesso dell'Ikea. Quindi è una persona che ha tradito il suo paese e gli Stati Uniti hanno tutto il diritto di volerlo processare. Lui ha detto di averlo fatto in nome della democrazia e dove ha chiesto asilo politico? In Cina e in Russia, vi sembrano questi paesi modello di democrazia, io chiedo? E chi trarrebbe vantaggio se gli accordi fra gli Stati Uniti e l'Europa fallissero? Proprio questi paesi. Ma non riuscite a capire e ragionare?